Spokojenost zákazníka, zdá se, už není vždy tou nejlepší obchodní politikou a až příliš mnoho příkladů z každodenního života vypovídá spíše o opaku. Proto je tak důležité důkladné projednání této legislativy, která ve svém důsledku nesmí vést ke zhoršení práv spotřebitelů a musí reagovat na nové výzvy. Je nutné si uvědomit, v jak rozdílných výchozích pozicích se práva spotřebitelů v různých členských zemích Evropské unie nacházejí. Naší snahou by mělo být pozvednout ochranu spotřebitelů tam, kde dosud panuje právní džungle a nejistota, která láká různé nepoctivce a ohrožuje důvěru ve vnitřní trh. Na druhé straně musíme zachovat vysokou míru ochrany spotřebitelů tam, kde již efektivně existuje. Toto je základní úhel pohledu, kterým směrnici o právech spotřebitelů poměřuji, a proto také plně podporuji postoj své frakce. A děkuji samozřejmě všem zpravodajům za obrovskou odvedenou práci. Ochrana spotřebitelů skutečně nejde proti zájmu poctivých obchodníků.